Ročne sa tisíce jej občanov, ktorí nezdieľajú so svojím vodcom štátom predpísanú radosť z toho, že môžu žiť v jeho dobre oplotenej rezervácii, pokúšajú o útek do slobodnejšieho sveta. Ich cesta za slobodou však vedie len cez Čínu, kde sa kórejskí utečenci často stávajú obeťami obchodovania s ľuďmi a ženy sexuálnymi otrokyňami. V prípade, že hľadajú ochranu čínskych úradov, čaká ich deportácia späť do koncentračných táborov Severnej Kórey. Náš slušný, ale dôrazný apel na čínsku vládu, ktorá má možnosť pri riešení tohto problému uprednostniť Dohovor OSN o utečencoch pred doposiaľ uplatňovanou repatriačnou dohodou, by mohol viesť k zlepšeniu situácie severokórejských utečencov. Utečenecký štatút podľa medzinárodného práva by týmto ľuďom umožnil dopracovať sa k dôstojnejšiemu spôsobu života v civilizovanom svete. Preto sme povinní využiť náš zahraničnopolitický potenciál na také ovplyvnenie čínskej administratívy, ktoré ukončí repatriáciu severokórejských utečencov do táborov mučenia a smrti.